Dle ministru, mulțumesc pentru răspuns și chiar vă rog ca, în continuare, Consiliul Uniunii Europene să ceară statelor membre ridicarea barierelor și a dispozițiilor tranzitorii care restricționează libera circulație a lucrătorilor din noile state membre, în special România și Bulgaria. Și vreau să subliniez faptul că acordarea de șanse egale pe piața forței de muncă europene pentru toți lucrătorii din toate statele membre înseamnă, în egală măsură, protejarea lucrătorilor din țările de destinație. De aceea, vă rog, domnule ministru, să cereți statelor membre ridicarea barierelor existente